Je suis sûr qu'une enquête plus large en Europe donnerait les mêmes résultats. Nous devons donc répondre à la préoccupation légitime de nos citoyens, qui vivent des heures difficiles et qui sont impatients devant la lenteur et la complexité des prises de décision aux niveaux européen et global.

Que fait l'Europe pour moi, pour ma famille?

Et dans le même temps, je vois que de plus en plus de politiciens, de plus en plus de pays, jusque dans cet hémicycle, utilisent, manipulent, exploitent cette peur et cette inquiétude et n'ont pas de propositions. Cette thèse populiste, qui gangrène notre politique, est grave et je tiens à le dire ici, ce n'est pas ainsi que nous résoudrons les problèmes réels et graves de nos pays et de l'Europe dans le monde. Je crois qu'il appartient aux partis politiques, aux groupes parlementaires qui rejettent ce populisme et cette démagogie, de se faire entendre davantage. Non, la solution à la crise n'est pas dans le repli sur soi, dans le protectionnisme. Non, il n'y a pas de solution facile ou rapide à la crise que nous vivons. Non, il n'est pas possible de tourner le dos à la solidarité, à des efforts pour rendre l'ensemble de nos pays plus forts dans la mondialisation, puis de se rendre compte que l'on a finalement besoin de ses partenaires en temps d'orage. Nous devons tirer certaines leçons de ce qui se passe en Irlande, et ce n'est pas pour accuser l'Irlande, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission. Il faut tirer des leçons, car les difficultés de ce pays ne sont pas seulement dues à ses banques, mais aussi à la politique économique et fiscale de l'actuel gouvernement depuis des années. Ce tigre celtique, qui a construit sa croissance en solitaire, avec une fiscalité atypique, une régulation bancaire a minima, un code d'investissement sans équivalent dans aucun autre pays de l'Union, se retrouve aujourd'hui avec un effondrement de sa bulle immobilière, des foyers endettés, un chômage record et des banques étranglées.

Je m'en félicite et, comme le disait lundi ici même le commissaire Olli Rehn, l'assistance dont devrait bénéficier bientôt l'Irlande assurera la stabilité de toute la zone euro. Mais cette solidarité européenne, dont Dublin bénéficie à juste titre aujourd'hui, comme lors de son adhésion à l'Union, le gouvernement irlandais l'a t il lui même pratiquée depuis plusieurs années? Combien de fois les États membres n'ont ils pas essayé de rapprocher leur fiscalité, condition nécessaire, on ne le voit que trop aujourd'hui, de la bonne gouvernance de l'euro? Et à chaque fois, certains pays, toujours les mêmes, s'y sont opposés. Je ne jette la pierre à personne, mais je crois qu'il est temps pour nous de tirer les leçons de ces comportements pour l'avenir. Je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette enceinte, une crise est l'occasion de changer et nous ne devons pas avoir peur de changer certaines de nos habitudes, qui n'ont pas produit l'effet positif que nous escomptions. Chers collègues, les mesures adoptées par le Conseil européen il y a quelques semaines, les orientations dégagées au G20 à Séoul, vont dans la bonne direction, mais elles ne vont pas assez loin, c'est à dire une prise de conscience de la nécessité de travailler ensemble au sein de l'Europe et entre grands blocs régionaux pour répondre à l'instabilité des marchés financiers, au déséquilibre des échanges commerciaux ou encore pour éviter une guerre des monnaies. Nous le savons tous sur tous ces sujets, nos pays seuls sont dans l'incapacité de trouver une réponse viable et à long terme aux attentes des 500 millions d'Européens qui, je le disais en commençant, attendent de leurs responsables politiques, de nous toutes et tous ici et dans nos capitales, des décisions porteuses d'avenir. Monsieur le Président du Conseil, si la crise nous a appris quelque chose, c'est que les solutions d'hier ne sont pas forcément celles de demain. Nous payons un prix élevé à nous en rendre compte dans l'urgence, mais nous paierons un prix encore plus élevé si nous continuons à l'ignorer. Je demande aux institutions européennes, je demande aux gouvernements de nos États membres de changer, de tirer les leçons politiques de la crise et de ne plus considérer la solidarité seulement quand la maison brûle. Monsieur le Président, je voudrais encore ajouter quelque chose.